Nebude, pretože pre odpor niektorých členských štátov sa zvolila metóda posilnenej spolupráce.

Politickú odvahu potrebnú na odmietnutie financovania strát bánk nahrádzame absurdným gestom. Akoby sme povedali občanom Banky sa správali ako nezodpovední hráči, preto teraz zdaníme ich obchody, pričom tú daň nakoniec zaplatíte vy..